la represión a la oposición, a la sociedad civil, a los periodistas y a la sociedad en general. El estrangulamiento de la democracia y el Estado de Derecho está marcado por la impunidad y la exaltación de las violaciones de los derechos humanos. Recordemos, hoy, que no son solo los nacionales los que sufren sus vejaciones, también hay europeos. Esta Cámara ha seguido de cerca el caso de Amaya Coppens, una estudiante belga arrestada en el 2018 por participar en manifestaciones pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por ese régimen. Y hoy se encuentra de nuevo en prisión por haber asistido a unas mujeres en huelga de hambre. Cuando conmemoramos el décimo aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales y celebramos que Europa es la cuna del respeto de los mismos, debemos tener presentes a las personas que defienden las bases de nuestro estilo de vida europeo y por ello están encarceladas. El Parlamento no puede olvidar a los ciudadanos europeos que sufren a manos de dictaduras crueles, acusados de sembrar nuestros valores de respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la democracia, de la igualdad y de todos los derechos fundamentales. Amaya Coppens no es, por desgracia, la única, y por ella y muchos otros debemos alzar la voz de Europa hasta que sean liberados.